Rada opäť raz vyzýva na relokáciu migrantov v rámci existujúcich prerozdeľujúcich schém. Opäť raz teda tlačia členské štáty, ktoré prijali obrovské množstvo migrantov a ešte ich aj vítali, na tie krajiny, ktoré mali dosť rozumu, aby si teraz ony tých migrantov láskavo zobrali. Samozrejme, k prerozdeleniu nedôjde ani teraz, ale takéto nič neriešiace výzvy bránia skutočnému riešeniu, a tým sú utečenecké tábory na území severnej Afriky. Ak budú tieto existovať, môže napríklad talianska pobrežná hliadka všetkých akože zachránených migrantov okamžite do takéhoto tábora previezť, kde môžu požiadať o azyl. Hovorím o akože zachránených, lebo v skutočnosti ide o hrubé zneužívanie európskych pobrežných hliadok. Migranti sa spoliehajú na to, že čím skôr, najlepšie pár kilometrov od územia od afrického pobrežia, sa nájde nejaká tá loď, ktorá ich bezpečne dopraví do Afriky. Ak ale budú existovať takéto utečenecké tábory v severnej Afrike, dopraví ich pobrežná hliadka tam.